Die wichtigste Botschaft heute, die von dieser Debatte ausgeht, ist, dass wir einen größeren Haushalt in der EU brauchen, weil wir größere Aufgaben bewältigen müssen. Das ist der entscheidende Punkt, und deswegen ist dieser Vorschlag, den die Kommission gemacht hat Herr Juncker und Herr Oettinger geprägt vom europäischen Geist, und das ist in dieser Situation, wo Europa doch von vielen in Frage gestellt wird, ausgesprochen wichtig. Wir haben es auch in manchen Bereichen mit einem Paradigmenwechsel zu tun, und das ist nicht zu unterschätzen, weil es von politischem Mut zeugt. Vor allem auf der Einnahmenseite Es geht darum, dass wir die Frage beantworten, woher das Geld für den europäischen Haushalt kommt. Das muss aus neuen Steuern kommen Umweltsteuern, der Plastiksteuer ist natürlich ein grünes Konzept, aber unbedingt anmahnen möchte ich die Digitalsteuer. Ich habe es sehr traurig gefunden, Herr Oettinger, dass Sie das heute nicht erwähnen konnten. Ich hoffe, das wird sich noch ändern.

Deswegen ist es aber so wichtig, dass Sie Vorschläge gemacht haben, in manchen Bereichen vorsichtig zu sparen, effizienter zu werden, zu ökologisieren. Nicht genug wir Grünen möchten natürlich 50 Prozent Umweltausgaben haben. Sie haben aber bei Forschung, bei Bildung, bei Kultur, bei Jugend und bei Empowerment tolle Akzente gesetzt dafür vielen Dank. Ich hoffe, wir werden den Rat überzeugen können, dass es um eine stärkere Europäische Union geht, und ich bin bereit, alles dafür zu tun, dass dieser Haushalt ein Erfolg wird.